Madame la Présidente, je voudrais sincèrement, à mon tour, féliciter nos rapporteurs, MM.

La révision à mi parcours sur laquelle nous nous étions beaucoup engagés était bien une vraie révision et non un tour de passe passe.

Cependant, nous devons admettre que ces quelques étincelles ne suffisent pas à éclairer un bilan plus sombre une baisse de 230 millions pour les agriculteurs, rien sur l'aide humanitaire et seulement 3,5 millions sur la culture. Je me dois aussi de regretter la manière cavalière avec laquelle les négociations se sont déroulées. Le Parlement ne doit plus le tolérer. Il n'est plus acceptable que le Conseil nous présente sa position seulement quelques jours avant la date butoir, mettant ainsi le couteau sous la gorge du Parlement.

Et comment se satisfaire que, passé minuit, les ambassadeurs désertent alors même que les points cruciaux sont encore à discuter? Mais surtout, comment tolérer l'insincérité du Conseil, qui rejaillit sur ce budget en imposant de conserver des marges extravagantes afin de financer ultérieurement la facilité pour la Turquie tout en affichant, bien sûr, une diminution de l'enveloppe de préadhésion. La liste serait trop longue, mais le constat est bref le compte n'y est pas et le groupe des socialistes et démocrates ne pourra pas soutenir ce budget. Je propose qu'à l'avenir, le Parlement refuse d'entrer en négociation avant que le Conseil ne soit doté d'un mandat clair. J'émets le vœu surtout que Conseil et Parlement puissent définir un budget à partir des besoins réels et non des égoïsmes nationaux et des projets dissimulés et avec des moyens issus principalement des ressources propres.